Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, sigur, Erasmus este un program foarte cunoscut și foarte iubit în toate statele membre.

Așa cum s a spus aici, este nevoie și de o mărire a bugetului și, doamnă comisar, ne ați dat vestea bună că se dublează. Dar ați văzut, aici a rezultat foarte clar din dezbateri, că nu este suficientă dublarea bugetului. Pentru că ar trebui acum să ne gândim cum putem să cuprindem cât mai multe categorii profesionale.

Pentru că avem o singură piață unică și avem această libertate de mișcare a lucrătorilor. Cred că trebuie să țintim zonele mai îndepărtate, zonele rurale și să găsim mijloace prin care să includem persoanele cu dizabilități. Nu este un procent corespunzător în programul Erasmus din punct de vedere al incluziunii și cred că aici trebuie să ne gândim pe viitor. Eu sper, doamnă comisar, că în noul cadru financiar veți lupta și dumneavoastră pentru un buget mai mare, pentru că, da, Erasmus trebuie să aducă efecte economice.